Spoštovane in spoštovani! Danes odločamo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije. S predlaganim zakonom Vlada Republike Slovenije podaljšuje rok za zaključek vseh potrebnih postopkov za zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik na konec leta dva tisoč dvajset. Trenutni zakonsko določeni rok za zaprtje Rudnika Trbovlje-Hrastnik se izteče enaintridesetega decembra letos. Žal območje nekdanjega rudarjenja še ni sanirano do konca. Nujno je poudariti, da je zmanjkalo časa in ne denarja. Finančna sredstva, ki so bila namenjena za realiziranje postopkov likvidacije rudnika še niso v celoti porabljena in predlagani zakon daje tako le zakonski okvir za črpanje neporabljenih sredstev, ki bodo zagotovljena znotraj proračunskih postavk Ministrstva za infrastrukturo. Se pa verjetno vsi, pa tudi Zasavci, upravičeno sprašujemo, zakaj zapiranje rudnika in sanacija površin rudarjenja traja tako dolgo? Vrnimo se v zgodovino. Te dni mineva dvesto štirinajst let, odkar je trboveljski rudnik pridobil prvo uradno dovoljenje za pridobivanje premoga. Zasavski kraji so in za vedno bodo močno zaznamovani z rudarjenjem. In tu ne mislim na pregovorno robatost ljudi, ki izhajamo iz Zasavja, na komaratstvo, sočno govorico, legende o Perkmandeljcu in kulinariko z zanimivimi imeni, kot so fulštrc, bunkuc, granadirmarš. Še mi domačini, tudi jaz, kot Hrastničanka, kaj šele ostali Slovenci, si težko predstavljamo enormne količine rude, ki je bila v dvesto letih izkopana in odpeljana iz rovov, ki se v gosti mreži razprostirajo točno pod našimi domovi. Vse skupaj je bilo izkopanih čez tisoč kilometrov rovov. To je več, kot ima Slovenija avtocest in hitrih cest skupaj. Pridne roke zasavskih rudarjev so v dvesto letih izkopale tunel, ki bi lahko povezal Ljubljano s Parizom. Iz rovov izpod naših domov je bilo izkopanih in odpeljanih preko sto milijonov ton premoga. To je kopica materiala, ki je velika približno kot Šmarna gora. Tako zelo naluknjana in krhka so tla pod domovi Zasavcev. So v sklepni fazi zapiranja, ko se sanirajo plazovi, posedanja, podori in škoda, ki jo povzroča podtalnica, ki si ponovno išče pot na površino. Ko je pod zemljo toliko rovov, lahko prebivalci ne glede na sanacijo pričakujemo nepričakovano. In poskusite si predstavljati, kako je živeti z mislijo, da vam lahko plaz odnese hišo, ker sanacija degradiranih površin ne bi bila ustrezno izpeljana do konca. Tak plaz smo namreč Zasavci že doživeli leta sedeminosemdeset, ko je v Zagorju odnesel več stanovanjskih hiš in verjemite, močno se nam je zasidral v spomin. In tudi zato je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije za Zasavje izjemno pomemben. Zaslužimo si, da se dostojno, korektno in dokončno odpravijo posledice dvestoletnega rudarjenja. Ob koncu bi želela opozoriti še na obdobje po letu dva tisoč dvajset. Zasavce skrbi, kdo in na kakšen način bo po zaprtju Rudnika izvajal monitoring in sistemski nadzor nad rudnikom. Strokovnjaki so si enotni, da se bodo v prihodnosti na in pod površino še vedno dogajali premiki. Kdo bo sistemski nadzor financiral in čigavo finančno breme bodo bodoče sanacije? Vsekakor ne morejo postati breme lokalne skupnosti. Najprej pa moramo sprejeti zakon, ki je danes na mizi in katerega bomo v poslanski skupini Liste Marjana Šarca vsekakor podprli. Zakon uvaja spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočale, da se v naslednjih dveh letih izvede dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, odpravi posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, ter izvede ukrepe, ki bodo izključili nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali ter predvidljive škode na objektih in okolju. V tem obdobju se bo izvedla tudi likvidacija in izbris družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik iz sodnega registra. Zgodba rudarjenja v Zasavju bo tako za vedno končana. Ob koncu pa mi kot Hrastničanki dovolite še trenutek sentimentalnosti. Zasavski Orleki pojejo takole: "Samo nekaj let je še ostalo, in gverk se bo zaprl, za njim ostal bo spomenik na trgu in ob njem zarustan hunt ... Dvesto let je rod za rodom grizel v to zemljo, dvesto let je rod za rodom preklinjal to zemljo." Adijo, knapi!